Señor presidente, han pasado ya casi veinte años desde que se publicó el Libro Verde, el primer gran documento que la Unión Europea elaboró para el fomento de la responsabilidad social de las empresas. Durante los diez primeros años, señora comisaria, la Unión Europea hizo muchas cosas y las hizo bien en los últimos siete u ocho años, no ha hecho casi nada, casi nada. La Unión Europea ha dejado de ser el instrumento de fomento de la responsabilidad social y la experiencia nos demuestra que, desgraciadamente, la voluntariedad se ha acabado convirtiendo en una especie de política en favor del marketing social y no de la responsabilidad social. Aquí hay un problema grave, porque los ciudadanos, los trabajadores que nos acompañan hoy no creen en la responsabilidad de las empresas si no hay verdaderamente coherencia entre lo que es responsabilidad social y lo que es su comportamiento laboral. Y esta es la demanda que yo quiero hacer hace falta una política europea de fomento de la responsabilidad social hace falta una política integral en favor de la responsabilidad social de las empresas en todos los ámbitos de su actividad laboral, fiscal, social, etcétera.